Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi, začela z besedami, ki jih je magister Tonin izpostavil v svojem nagovoru, in sicer, da more ta državni spor, se ta državni zbor danes in - jaz pravim - tudi na sploh, zelo velikokrat in večkrat dati jasno sporočilo, da imamo ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, še posebej pa tudi do spolnih zlorab. Jaz moram reči, da sem se osebno, prav s težavo, prebijala čez, vaš, predlog in tudi čez ostala gradiva, kar je meni osebno nepredstavljivo, da pravzaprav tako zavržena dejanja, tako "degutantna" dejanja v tej družbi, sodobni družbi leta dva tisoč devetnajst, sploh, obstajajo. To se mi zdi nepojmljivo. Vedno se vprašam, kakšen človek moraš biti, da da si sposoben sočloveku napraviti nekaj takega, ne. Zato mislim, da, bi v tej razpravi danes šla jaz majčkeno širše, malo bi se na naše družbene probleme osredotočila, in bi želela opozoriti na ta osnovni problem in to je, da imamo občutek, da žrtve niso "opolnomočene", da niso pogumne žrtve. Namreč, obstajajo podatki, da nekje dvajset odstotkov žrtev dejansko gre v prijave takšnih dejanj, ne, dvajset odstotkov je res malo. V končni fazi tudi, podatki, ki jih imamo, da se na leto nekje okrog sedemdeset, obsodb na sodiščih zgodi v povezavi z, pač, dejanji spolnega nasilja. Jaz mislim, da je vsak izmed nas, nekako posredno ali direktno pozra pozna koga, ki je bil žrtev spolnega nasilja, a ne, tako da teh sedemdeset, je, na žalost, je je majhna številka, ker vemo, da realne številke so, bistveno večje. Zdaj, zakaj se ne odločajo, da prijavljajo tovrstne, napade. Jaz mislim, da veliko k temu prispeva tudi neka stigma, ki se žrtev oprime. Na žalost v naši družbi zelo velikokrat pride do tega, da se žrtve nagovarjajo celo družinski člani k temu, da ne bi prijavili, spolnih zlorab. Namreč na žalost je pri nas še vedno tisti rek, kaj bojo pa drugi rekli, kaj bojo pa sosedi rekli, zelo prisoten, in to je, za moje pojme naravnost grozljivo, In tudi to je razlog zastaranja nekaterih primerov ali pa zelo poznih, prijav. Naslednja težava je pa ta neka splošna družbena percepcija pa odnos okolja. Jaz mislim. da imamo Slovenci čisto preveliko toleranco še vedno tudi do zlorabe alkohola in drugih vrst opijanja, zelo velikokrat, ravno alkoholizem in zloraba, alkohola pelje v tovrstna dejanja. Zelo sprejemljiv je tudi med mladimi, ker vemo, da, se to kot neki kar izgovor že med med mladimi navaja. Ne. Joj, pa sem bila pa pijana, ali pa sem bil pijan pa je bila tam. Ne, to. Absolutno moramo tudi to poudariti, da to ni sprejemljivo. O obsojanju žrtve sem že govorila. Mene recimo še vedno v tej družbi preseneča to neko, nedostojno obnašanje, pa bom rekla predvsem do žensk, a ne, Neki vulgarni predlogi so v letu dva tisoč devetnajst že kar nekaj normalnega postali, se pravi, Vulgaren predlog ženski ni enako kompliment, a ne, in, tudi, če je ženska prijazna pa vljudna, medtem ko se nasilnega človeka otepa, to ne pomeni, da z njim flirta, ali pa da si želi kakršne koli interakcije. Mislim, da tudi tukaj družba preveč popustljiva. ženska tudi ni seksualni objekt, tudi če je privlačna ali pa se uredi, ali pa se tega zaveda, a ne. Tudi o tem ne govorimo. jaz bi opozorila tudi na odnos nekih oseb, ki so avtoritete in to že pri mladih ljudeh. En, primer bi navedla, ki ga pač poznam. Na neki srednji šoli je neki deček izvajal, neke pritiske na eno dekle. Šlo je za zadeve v zvezi s spolnostjo, ta, pošiljanja fotografij, izsiljevanje in tako naprej. Ko se je ta deklica, žrtev, o tem potožila prijatelju, seveda zdaj šestnajstletniki to rešujejo malo drugače kot mi, ki smo odrasli. Ta ta dva fanta sta se scufala, ne, Ne zagovarjam, da se nasilje rešuje z nasiljem, ampak, kakšen je bil epilog vsega tega, da so odgovorni na šoli pravzaprav obema fantoma dodelili enako kazen, a ne. Kakšno je bilo to sporočilo zdaj za žrtev, tega, fanta, ne. Nikakršno. Ona je dobila občutek, da ji nihče pravzaprav ne bo pomagal, ker bo za pomoč kaznovan. Pustimo to, da kot sem rekla, se ne strinjam, da se je stepel, a ne. Tisti fant, ki je pa zlorabljal, pa jaz močno dvomim, da bo, ta ukrep vzgojni, ki ga je dobil in je bil enak tistim, ki se mu je nekako zoperstavil, da bo imel kakršen koli vpliv na njega, a ne. Da mu bo, da mu bo to dalo vsaj misliti. Naslednja težava, ki jo imamo, je pa ta, po mojem mnenju precej permisiven odnos do nasilja. Se pravi, v obliki preblagih sankcij, ko sem malo, pobrskala v Franciji pa Nemčiji, imajo zagrožen dosmrtni zapor tudi v določenih primerih posilstva, seveda težjih, ampak je. Pri nas vemo, da dosmrtnega zapora ne poznamo niti za umor, a ne. In pa izredno visoke globe. Da o Združenih državah Amerike sploh ne govorimo. Pri njih vemo, da so kazni res visoke. Poslušamo o večkratnih dosmrtnih kaznih, pa tudi recimo pri njih povratniki, imajo kar trikrat višjo kazen, a ne, za storjeno dejanje. In za posilstvo v večini zveznih držav tam sploh ni zastaralnega roka. Zdaj, v Sloveniji pa, kot smo že slišali, so pa te kazni ena do deset let, oziroma tri do petnajst let, če gre za grozovito dejanje, več storilcev in podobno. Jaz mislim da petnajst let je za neko uničeno življenje, za travme, vse to, kar smo že prejle slišali od kolegice, je, po mojem mnenju odločno premalo, a ne. Predvsem pa res ti zastaralni roki, okrog katerih se ta, razprava danes vrti. Jaz pri desetih, če se postavim recimo v kožo neke, nekega mladega dekleta, da bi se mi kaj takega dogajalo pri petnajstih, šestnajstih letih, pa moram reči, da sem zelo samostojna, pogumna, neodvisna ženska, vsaj tako se nekako doživljam, ampak jaz še zdaj pri pri enainštiridesetih nisem sigurna, če bi zmogla to moč, da bi recimo tako dejanje prijavila v primeru, da bi se mi v mladosti dogajalo, ne. Nisem sigurna, če sem pri enainštiridesetih, tako da se strinjam, absolutno, da bi se ti roki morali, bistveno bistveno podaljšati, pa tako kot smo že tudi slišali, včasih so travme tako hude, da, ti ljudje to tako globoko potisnejo, da se v bistvu spomnijo mogoče na stara leta ali pa ob kakšnem triggerju, ko se jim kaj takega zgodi, da se spomnijo. Zelo zanimivo prebiranje oziroma čtivo sta knjigi gospe Milene Miklavčič. Namreč o odnosih v slovenski družbi, ker vidimo nekako, da so te korenine nasilja nad ženskami v bistvu v neki nenehni diskriminaciji, žensk in je v bistvu to za žrtev v vse pore te naše družbe, ki še vedno ni predelala vseh teh škodljivih vzorcev. Tako da se zelo zelo strinjam s to debato in s predlaganimi spremembami zakona. Jaz mislim, da je ni ženske, in da tudi ne bi smelo biti Slovenca, ki bi v bistvu tem predlaganim spremembam nasprotoval in jih ne bi podprl. Je pa res, da pa, je treba začeti strokovno razpravo o tej temi, na tej podlagi pripraviti zakonske rešitve, možne spremembe in tudi jaz pozivam in predlagatelja in vlado, da pač pri tem stopi skupaj in nekako v sodelovanju pripravi predloge o smeri spremembe zakonodaje. Drugače pa zelo podpiram vsakršna, stroga sankcioniranja, takšnih dejanj, v smislu večjih kazni in tudi v smislu podaljšanja zastaralnega roka. Hvala.